Monsieur le Président, l'amendement, excellent, présenté par mon groupe et qui nous permettra vraiment de peser sur la situation des droits de l'homme sera encore amélioré, si nous remplaçons la perspective de la signature de l'accord par la perspective de la finalisation du processus de ratification de l'accord, ce qui est la formule adéquate.